Arestarea liderului opoziției, Hichilema, accentuează criza politică. Împrejurările care au condus la arestare sunt de a dreptul bizare. Hichilema este acuzat de trădare și riscă să fie condamnat la moarte pentru un incident rutier minor el ar fi obstrucționat convoiul prezidențial. De fapt, președintele Lungu este nemulțumit fiindcă adversarul său din alegerile de anul trecut a contestat rezultatul competiției. Cer autorităților zambiene să rămână în limitele democrației, revanșa absurdă nu rezolvă absolut nimic, așa cum au spus și alți colegi, soluția sănătoasă este un dialog între putere și opoziție.